Ja, najlepša hvala za besedo! Spoštovana ministrica, spoštovani kolegice in kolegi! V zadnjem času je na žalost boleč odmeval primer šikaniranja dečka v šolskem okolju zaradi revščine, pa tudi pretep z nožema med dijaki v Murski soboti, zaradi česar sta dva mladoletnika končala v bolnici, ne? Medvrstniško nasilje, ustrahovanje med otroki po šolah in pa na medmrežju, se pravi, na socialnih omrežjih, v virtualnem prostoru, kjer zlahka seveda kjer si zlahka nadenemo tudi lažno identiteto, se na žalost v zadnjem desetletju po vsej Evropi razrašča. O tem navsezadnje govori tudi poglobljena študija oziroma raziskava, ki jo pravkar, ki jo izvajajo na Švedskem. Seveda so bile razvite, so bili razviti najrazličnejši mehanizmi, metode, da bi se to nekako zmanjšalo, preprečilo, a žal, precej neuspešno. Tudi policija, seveda, ukrepa, kadar pride do takih, zadev, ampak je pa seveda zelo zamejena, ne, ker ko gre za, mladoletnike, je treba, to je zelo specifična zadeva, je treba pač v prvi, vrsti gledati na otrokove pravice. Otroci navsezadnje niso pač tisti, ki se jih, ne, obsodi in seveda je zato zadeva zapletena in seveda ravno zaradi tega so potrebne druge službe, ne, ki morajo tukaj ukrepati, predvsem recimo centri za socialno delo so tukaj izjemno pomembni, ker imajo tudi dostop do staršev, starši pa vemo, ne, če niso odzivni, ne, če ne sodelujejo v šoli z učitelji, z ravnatelji in tako naprej, v primeru, da je njihov otrok nasilen, se seveda stvari dodatno zapletejo. Potem so tukaj razni psihologi, pa tudi drugi strokovnjaki, ne, potrebni, da vstopijo v zadevo. Ampak kaj ko te službe, recimo, ne opravijo tega dovolj dobro ali pa kot na neki način odpovejo, pa vas sprašujem, kje vi vidite ključne probleme, pri tej zadevi? Kako bi se, ali imate namen, se lotiti še kakšnih dodatnih ukrepov, mehanizmov, razvoja mehanizmov, ki mogoče vsaj omilili ta problem, izkoreninili ga tako in tako ne bodo? Zdaj pa imam tu še eno vprašanje, ki bi ga mogoče lahko naslovila tudi na ministra za šolstvo, ampak verjamem da, v tem primeru verjetno ti ministrstvi dobro sodelujeta, ne, pa me zanima, kaj menite, bi se strinjali z oceno strokovnjakov, da učitelji potrebujejo dopolnitev znanj iz razvojne in socialne psihologije, recimo, pa ustrezna usposabljanja iz voditeljskih veščin in, ali bi vi priporočili ministru, da bi ta usposabljanja vključili nekako v strokovne programe za izobraževanje učiteljev? Toliko za enkrat, hvala.